Ich möchte mich auf die Rolle der erneuerbaren Energien fokussieren Wir haben ja drei gute Nachrichten, die auch in Ihrem Bericht drinstehen.

Die Stromerzeugung aus Sonne und Wind hat sich von 2010 bis 2018 mehr als verdoppelt. Und vielleicht für manche in diesem Haus am wichtigsten die Erneuerbaren sind den fossil-atomaren Energieträgern hinsichtlich Wertschöpfung und Schaffung von Arbeitsplätzen überlegen. Aber Die Ausbauziele der Mitgliedstaaten reichen absolut nicht aus, um unsere Emissionen bis 2030 ausreichend zu senken, und deswegen brauchen wir eine riesige gemeinsame Anstrengung. Und viele Bürgerinnen und Bürger wissen das und sind dazu bereit. Und deshalb fordere ich Sie, Frau Simson, hier und heute auf Bitte sorgen Sie dafür, dass die im Clean Energy Package verankerten Rechte für die Bürgerenergie schnell und wirksam in allen Mitgliedstaaten umgesetzt werden.